Depuis, sa détention n'a cessé d'être prolongée par l'armée israélienne. Un juge militaire doit examiner sa détention mardi 20 octobre, c'est à dire demain. Monsieur le Président, je vous demande qu'au nom du Parlement européen vous interveniez pour que ce militant des droits de l'homme, dont le seul délit est un délit d'opinion, soit relâché.